haben sich jetzt gründlich geirrt.

Deshalb ist die zentrale Frage jetzt Werden aus dieser Krise der Banken ernsthafte Konsequenzen gezogen?

Auf den Konten des Europäischen Zentralbanksystems und des Zahlungsverkehrssystems TARGET2 sind inzwischen 427 Milliarden Euro an offenen Forderungen zwischen den Zentralbanken aufgelaufen, weil das System zwischen den Zentralbanken für die nichtfunktionierenden Märkte eingesprungen ist.

Zugespitzt gesagt Die Menschen in Griechenland, Irland und Portugal haben das Gefühl, sie leiden auch deshalb, weil unser Bankensystem schwach aufgestellt ist.

Diese Bankenstresstests waren Freizeitstress!

Sie sind in Ihren Ausführungen vielen Dank, Herr Barnier aber nicht darauf eingegangen, warum die Risiken der Staatsanleihen im Handelsbuch zwar berücksichtigt werden, im Bankenbuch jedoch nicht. Die Begründung ist immer wieder die gleiche Wir hätten ja die Rettungsschirme. Das ist aber eine dreiste Vorwegnahme einer politischen Entscheidung.

Es kommt praktisch einer angekündigten, für selbstverständlich genommenen Sozialisierung von privaten Risiken gleich, wenn diese Rettungsschirme als Begründung dafür angeführt werden, warum man die Risiken nicht ordentlich einpreist. Zudem fehlt nach wie vor ein ordentlicher Stresstest für den Versicherungsmarkt.

Man sieht in der ganzen Geschichte eines Bertolt Brecht hat einmal gesagt Die Gründung einer Bank sei viel schlimmer als ein Bankraub. Er hat sich aber geirrt.